Un equilibrio entre ecosistemas, poblaciones costeras y el mar como medio de comunicación, pero tampoco hay que olvidar nuevas formas de competitividad, como la existencia de los parque eólicos o el aprovechamiento de la energía de las olas.